Monsieur le Président, lutter contre la désinformation par la désinformation, voilà un beau sujet de philosophie qui résume un peu l'état de l'Union européenne. Je suis particulièrement stupéfait par ce que j'ai pu entendre de la part de la Commission.

Si l'Union européenne souhaite faire la chasse aux fake news eh bien, qu'elle commence déjà par le faire chez elle, qu'elle balaie devant sa porte, qu'elle le fasse avec certains médias qui, eux, sont gavés d'argent public et qui, bien souvent, diffusent de fausses informations par lesquelles, évidemment, ils influencent les élections dans les États membres.

La Russie est vraiment le bon bouc émissaire pour vous car en réalité, ce que ne vous ne supportez pas, c'est que quelqu'un puisse avoir une voix dissidente par rapport à ce que vous dites.